Republica Moldova traversează o gravă criză economico financiară și instituțională, determinată de contextul economico financiar internațional, dar mai ales de 8 ani de guvernare comunistă.